Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis heureuse d'intervenir depuis Marseille. Je voulais souligner que, face à cette crise sanitaire sans précédent, l'Union a réagi rapidement. Dès le début et dans le cadre de ses compétences, elle a tenté de contrer les conséquences économiques et sociales de la COVID

Ensuite, l'Union européenne a réagi avec la présentation d'importants outils de relance. L'Europe est là! Je plaide pour que le plan de relance soit doté d'une forte composante verte et sociale en consacrant une part significative aux objectifs environnementaux et à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux. Car ma conviction est bien qu'il ne pourra pas y avoir de relance économique et de sortie de crise sans le déploiement de mesures sociales. Je le redis car certaines réticences et le renvoi systématique aux seules compétences des États membres me dépassent. Le social, c'est horizontal le social, c'est transversal. Je voudrais insister sur quatre points.

Deuxièmement, nous avons besoin, bien sûr, d'un budget pluriannuel ambitieux, avec un FSE à la hauteur des besoins et de nouvelles ressources propres. Troisièmement, les investissements dans les transitions numérique et verte doivent comporter des volets puissants de formation et de reconversion des travailleurs, particulièrement des jeunes, avec tous les instruments que nous avons le Fonds pour une transition juste, la garantie pour la jeunesse, la nouvelle stratégie en matière de compétences. Quatrièmement, la crise a pointé de façon urgente certaines défaillances dans la politique européenne. Je pense à l'Europe de la santé, bien sûr, qu'il faut renforcer, mais aussi au fait qu'il faut déployer deux nouvelles directives dans le chantier de l'Europe sociale l'une pour instaurer des salaires minimums équitables dans chaque pays de l'Union européenne, l'autre pour garantir de meilleures conditions de travail et des droits sociaux renforcés pour les travailleurs des plateformes.